Señor Presidente, conseguir una directiva sobre derechos de los consumidores, establecer un instrumento horizontal que simplifique, compendie y complemente las cuatro directivas ya existentes es positivo. Un mercado interior caracterizado por un elevado nivel de protección del consumidor es clave para el crecimiento y el empleo sostenible. Para lograrlo de acuerdo con el Tratado, no debe impedirse que los Estados miembros adopten medidas que aumenten la protección de los consumidores, por lo que la armonización plena debería utilizarse solo en aquellos aspectos necesarios para conseguir un marco consistente en las operaciones de carácter transfronterizo.

En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios existe un amplio acuerdo en cuanto que los servicios financieros deben formar parte integral de esta disposición para que sea auténticamente horizontal y que ésta se articule con la legislación sectorial y comunitaria, también de ámbito nacional, de forma que no existan lagunas, y con criterios de especialidad. Esta orientación no aparece satisfactoriamente reflejada en el actual texto, por lo que debería perfeccionarse antes de la votación legislativa final.